Komisja Rozwoju Regionalnego odnosiła się w przypadku absolutorium do sekcji 3, czyli do udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, i w tej sprawie Komisja zwróciła się do Komisji Kontroli Budżetowej z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Równocześnie chcieliśmy w naszym stanowisku wyraźnie podkreślić, że w dalszym ciągu należy pracować nad ocenieniem efektywności polityki. A efektywność polityki to nie tylko zgodność z procedurami, a więc ilość błędów, ale przede wszystkim skuteczność tej polityki. Należy powiedzieć, że w tej sprawie ilość narzędzi, jaką posiadamy, jest raczej ograniczona.

Nie podejrzewam, żeby te zmiany były bardzo skromne. Jeżeli wprowadzi się je rzeczywiście w życie, jeżeli naprawdę będziemy stosować ocenę ex ante i bardzo dokładne kontrole, to myślę, że efekty będą widoczne. Na dzisiaj proponujemy, aby udzielić absolutorium.